È recente la notizia che in Italia, nelle regioni ad obiettivo convergenza o meno sviluppate adesso così le chiamiamo ci sono ancora casi di frode.

è? È capire perché non funzionano le autorità di audit ad esempio.

Naturalmente chiediamo alla Commissione di controllare a maggior ragione.